Încă din februarie 2010, Parlamentul European a cerut eliberarea lui Aung San Suu Kyi, care a trăit în arest din 1990. Faptul că autoritățile birmaneze au decis să o elibereze la câteva luni de la această cerere imperativă a deputaților europeni constituie un prim pas în direcția bună. Cu toate acestea, nu putem să privim această situație particulară ca pe o redresare a drepturilor omului în Birmania, având în vedere că sunt încă mulți activiști pentru democrație care rămân în captivitate. Prin Tratatul de la Lisabona, este stipulat că Uniunea Europeană urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale. Prin valori comune înțelegem respectarea demnității umane, a libertății, democrației și a drepturilor omului. Uniunea Europeană are datoria de a nu se limita la promovarea acestor valori doar în interiorul său, de aceea pledez pentru transmiterea unui mesaj de solidaritate cu cetățenii birmanezi, care suferă din cauza represiunii puterii guvernamentale și care duc o luptă cotidiană pentru respectarea drepturilor fundamentale.